Rzadko się zdarza, żeby Komisja w pierwszych słowach w pełni akceptowała to, co zostało wypracowane na forum Parlamentu.

Oznacza to, że pan Leichtfried znalazł ten złoty środek i ten złoty środek to jest kwestia kabiny i wszystkich zalet z tym związanych wydłużenie, ale bez straty dla części ładunkowej. Co do mega trucków czy gigalinerów zależy jak je chcemy nazwać,

A zatem jedno państwo nie narzuca stanu drugiemu państwu. I ostatni bardzo ważny aspekt oszczędności. To są kwestie nie tyle wielkości samochodu, co po prostu puste przebiegi powrotne. Jeżeli ten gigaliner będzie wracał pusty to jest dopiero minus gospodarczy.